Ak sa budeme mať možnosť presvedčiť, že občianske práva našich občanov sa dohodami neporušujú, tak som presvedčená, že Parlament rád podporí obdobné dokumenty aj s partnermi v iných krajinách, či už v Severnej Amerike alebo v ďalších.

Do budúcnosti by sme sa však mali zamerať na niekoľko dôležitých oblastí.

V neposlednom rade treba právne ošetriť možnosť profilovania. Dohoda s Austráliou síce o možnosti profilovať explicitne nehovorí, ale ho ani nezakazuje, a to napriek opakovaným žiadostiam. Zároveň by som chcela Komisiu vyzvať, aby v budúcnosti požiadala Agentúru Európskej únie pre základné práva o stanovisko k takejto osobitnej dohode.